Znalezienie kompromisu w sprawie Instrumentu Współpracy Rozwojowej DCI nie było łatwe. Wymagało dużo pracy i dużo czasu. Ale dla współpracy rozwojowej DCI to najważniejszy instrument mający zapewnić sprawne i efektywne wdrażanie naszych polityk. Dość rutynowo dziękujemy w takich sytuacjach sprawozdawcom, ale tym razem te podziękowania naprawdę są w pełni zasłużone. Z perspektywy Komisji Rozwoju podziękowania takie należą się posłowi Bermanowi, posłowi Mitchellowi, dziękuję bardzo.

Mam nadzieję, że instrument, w którym pokładamy tyle nadziei, okaże się dobrym narzędziem, a oczekiwania są spore. Jeżeli chcemy, aby milenijne cele rozwojowe i nowa agenda po roku 2015 były dobrze realizowane, to DCI musi dobrze funkcjonować.